Wir haben ein Instrument, das Arbeitsplätze schafft, gute Arbeitsplätze schafft, Benachteiligten hilft und auch jungen Menschen helfen soll, einen Arbeitsplatz zu finden. Ich denke, Sie haben Recht, Herr Kommissar, wir haben unser Ziel erreicht, auch wenn ich mehr Fördermittel gewünscht hätte. Aber das lag nicht in unseren Händen. Ich denke, mit EaSI können wir dem sozialen Europa ein Stückchen näher kommen. Vielen Dank für die breite Unterstützung!